Panie Przewodniczący!

Kambodża podpisała Porozumienie Paryskie, w którym zobowiązała się respektować i chronić prawa człowieka. 21 lat później ograniczenie wolności słowa, ataki na niezależne media i przemoc wobec obrońców praw człowieka w Kambodży są na porządku dziennym. Przykładem może być aresztowanie 13 kobiet, które w maju bieżącego roku przeprowadziły pokojowy protest przeciwko ich eksmisji w związku z nowym projektem zagospodarowania przestrzeni. Do więzienia trafił też właściciel radia i szef stowarzyszenia demokratów w Kambodży skazany na 20 lat za domniemane ujawnianie represji wobec innych działaczy opozycyjnych. Problem jawnego łamania praw człowieka przez kambodżańskie władze dotyka również kobiety, dzieci, jak i społeczności mniejszości. W tym kontekście należy przypomnieć rządowi Kambodży o obowiązku wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych i implementacji rekomendacji specjalnego wysłannika ONZ w zakresie politycznych reform, w tym zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów, w których udział wezmą wszyscy obywatele, korzystając ze swych demokratycznych swobód.